Dohoda z Cotonou jasne hovorí, že toto partnerstvo citujem má aktívne podporovať presadzovanie ľudských práv, demokratických procesov, upevnenie vlády zákona a dobrého vládnutia koniec citátu.

Dovoľte mi niekoľko otázok. Majú tieto zmluvy aspoň cenu papiera, na ktorom sú napísané? Sú krajiny ako Eritrea naozaj dôveryhodnými partnermi? A ak nie, nie je na čase pozrieť sa na samotné základy nášho chápania rozvojovej pomoci?